Maar elke lidstaat moet in de toekomst opnieuw zijn eigen grenzen kunnen controleren en eigen accenten leggen, want de problemen in een land als Frankrijk of Nederland zijn heel anders dan in landen als Slovenië, Slovakije, Tsjechië of Litouwen of waar dan ook.